Hvala za besedo. Spoštovana varuhinja s sodelavci, kolegice poslanke, kolegi poslanci! V tokratnem že triindvajsetem letnem poročilu Varuha človekovih pravic je v uvodnem delu zapisana misel Winstona Churchilla, da kritika morda ni prijetna, je pa nujna. Igra enako vlogo kot bolečina v človekovem telesu, opozarja na nezdrav položaj stvari. To je pravzaprav odlična iztočnica za vse današnje razprave in stališča, ki jim bomo priča v naslednjih urah. Je pa letošnja obravnava varuhovega poročila na nek način posebna tudi v pogledu, da z njim aktualna varuhinja zaključuje svoj mandat, zato se varuhinji, gospe Vlasti Nussdorfer v imenu Poslanske skupine SMC že na tem mestu zahvaljujemo za vse opravljeno delo, za katerega verjamemo, da je bilo v vseh teh letih naporno in zahtevno, a hkrati požrtvovalno in vselej v duhu sto devetinpetdesetega člena Ustave Republike Slovenije, ki Varuha človekovih pravic postavlja na ustavni zemljevid naše države. Težišče pozornosti o aktualnih problemih je danes nekoliko drugačno, kot je bilo pred skoraj šestimi leti, ko je aktualna varuhinja nastopila svoj mandat. Drugačne so tudi družbene okoliščine, v katerih obravnavamo to poročilo. Drugačen je svet, drugačna je Evropa, drugačna je Slovenija. Vsak seveda pri tem vidi svojo resnico. A žal se moramo ponovno spraševati, ali so ideje, ki so se zdajle že preživete, znova postale nekaj vsakdanjega. Ali netenje sovraštva do drugih ter ignoranca do razlike med lažjo in resnico res sodita v odprto, demokratično in svobodoljubno Slovenijo? V Poslanski skupini SMC tem vprašanjem nikakor ne pritrjujemo. In ne pristajamo na to, da je sovražni govor v naši državi zgolj navidezen konstrukt, s katerim se nam ni potrebno soočati. Tišina sovraštvu daje potuho. Svet Evrope pa nas je nedavno nazaj ob obravnavi poročila o uresničevanju Konvencije za zaščito narodnih manjšin pozval, naj okrepimo boj proti sovražnemu govoru na spletnih družbenih omrežjih ter zagotovimo hitro obsodbo uporabe rasističnega jezika v javnosti. Verjamemo, da stališčem o nedopustnosti določenih ravnanj, ki so se - kot uči zgodovina - že izkazali za uničujoče, pritrjuje tudi varuhinja človekovih pravic. Sedaj pa še nekaj besed o obeh poročilih. O katerih poslanke in poslanci danes pravzaprav odločamo. Poročili predstavljata temeljit analitičen pregled, ki riše splošno sliko o tem, katera področja varstva človekovih pravic najbolj obremenjujejo posameznike in posameznice in v zvezi s katerimi se obračajo na varuha. Letošnji zbir šestinsedemdesetih poročil ni nič manj resen in upravičen, kot je bil let, leta poprej. Priporočila prihajajo z različnih področij družbenega življenja in vsa so enako pomembna. Človekove pravice seveda nikoli niso bile v popolnosti uresničene. Izziv za njihovega varovanja nikoli ne zmanjka. Zato je prav, da smo kot zakonodajalci kritični do tistih področij, kjer Varuh ugotavlja, da je napredek pri uresničevanju prepočasen ali vanj ni vloženega dovolj truda in napora oblasti. Realizacija priporočil seveda ni in ne sme biti namenoma za namenjena samo temu, da vsakega samo odkljukamo, temveč zaradi ljudi, ki so se na varuha obrnili s primeri konkretnih kršitev človekovih pravic ter predvsem zato, da se krivice popravijo in prepreči nastanek novih. Zato nas pravzaprav primeri, ki jih varuh omenja kot primere dobre prakse, prepričujejo, da je napredek možen in izvedljiv. In teh je v letošnjem poročilu kar nekaj. Od izraženih napredkov na področju zmanjševanja sodnih zaostankov, pri izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, pri olajšanjem dostopu do sodnega varstva v primeru kolektivnih tožb, pri varovanju otrokovih pravic in koristi, tudi otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Udejanjilo se je eno najpogosteje ponovljenih priporočil, da Slovenija potrebuje polnopravno institucijo za človekove pravice. A kot že prej poudarjeno, so dodatni napori na področjih, kjer napredki niso zadostni, nujni in z naše strani pričakovani tudi v prihodnje. V Poslanski skupini Stranke modernega centra bomo podprli predlog priporočila, s katerim Državni zbor vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh priporoča, da upoštevajo priporočila Varuha človekovih pravic, zapisana v triindvajsetem letnem poročilu. Prav tako bomo pri naslednji točki dnevnega reda podprli predlog priporočila, s katerim se vsem pristojnim državnim in drugim organom predlaga, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za uresničevanje priporočil državnega preventivnega mehanizma. Tukaj še posebej apeliramo na pristojne k izvrševanju priporočila glede prezasedenosti varovanih oddelkov v posebnih socialnovarstvenih zavodih ter pomanjkljive ureditve postopka sprejema oseb varovane oddelke brez privolitve, ki ga je Državni zbor sprejel že v prejšnjem mandatu. Navedeni priporočili bomo podprli tudi v duhu tega, da si je še naprej vredno prizadevati za sodobno, svobodno in varno Slovenijo, ki ob zagotavljanju varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin vsakomur omogoča, da si ustvari človeka dostojno življenje.